forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á höfundalögum númer fjörutíu og þrjú nítján hundruð sjötíu og fimm með síðari breytingum frumvarp þetta sem samið var á vegum ráðuneytis menntamála er nú lagt fram öðru sinni en ekki reyndist tími til að ljúka afgreiðslu þess á síðasta þingi meginefni þess er höfundarréttur og skyld réttindi í upplýsingasamfélaginu það er tilskipun evrópuþingsins og evrópuráðsins tvö þúsund og ein tuttugu og níu e b frá tuttugasta og annan maí tvö þúsund og eitt um samræmingu tiltekinna þátta höfundaréttar og skyldra réttinda í upplýsingasamfélaginu hér er um að ræða hæstvirtur forseti nær sama frumvarp og lagt var fram á síðasta þingi en þó hefur verið gerð ein breyting á því sem ég mun gera grein fyrir síðar í minni ræðu það er rétt að fara kannski aðeins yfir aðdraganda tilskipunarinnar en með tilkomu netsins hefur höfundarétturinn orðið enn alþjóðlegri en áður í desembermánuði nítján hundruð níutíu og sex í genf samþykktu hundrað tuttugu þjóðir á ráðstefnu alþjóðahugverkastofnunarinnar tvo samninga til að takast á við þau vandamál sem fylgja hinni nýju tækni og eru þeir af þeim sökum í daglegu tali kallaðir internetssamningar ipod annars vegar er samningur um réttindi höfunda og hins vegar samningur um réttindi listflytjenda og framleiðenda hljóðrita báðir samningarnir gengu í gildi á árinu tvö þúsund og tvö þar sem tilskilinn fjöldi ríkja það er þrjátíu hafa þá fullgilt samningana með tilskipuninni um höfundarrétt í upplýsingasamfélaginu gefa evrópusambandsríkin og efta ríkin innan e e s forskrift að samræmingu höfundaréttar síns til þess að mæta kröfum internetssamninga ipod sameiginlega e e s nefndin samþykkti tilskipun um breytingu á viðauka við e e s samninginn um hugverkaréttindi á fundi sínum níunda júlí þessi viðauki er númer sautján og var tilskipunin síðar hluti af e e s samningnum degi eftir eða tíunda júlí tvö þúsund og fjögur á síðasta þingi var samþykkt tillaga til þingsályktunar um staðfestingu þessarar ákvörðunar sameiginlegu e e s nefndarinnar um breytingu á sautjánda viðauka við e e s samninginn sem fjallar eins og áður gat um um hugverkaréttindi auk þess að laga e e s réttinn að ákvæðum ipod samningana eða tilskipuninni um höfundarrétt í upplýsingasamfélaginu ætlað að sama frekar höfundarrétt á e e s svæðinu til þess að misræmi í löggjöf ríkjanna hafi ekki skaðleg áhrif á skaðsemi innri markaðarins en tilskipunin um höfundarrétt í upplýsingasamfélaginu er sú sjötta í röðinni og í raun hin umfangsmesta fram til þessa meginþættir og helstu nýmæli tilskipunarinnar eru í fyrsta lagi þar kemur fram að tilskipunin felur í sér útvíkkun á einkarétti rétthafa til eftirgerðar tekin eru af öll tvímæli um það að einkarétturinn til eftirgerðar nær einnig til eintaka á stafrænu formi rétthöfunum er þannig áskilinn einkaréttur til að heimila eða banna með beinum eða óbeinum hætti tímabundið eða varanlega eftirgerð með hvaða hætti sem er og í hvaða formi sem er í heild eða að hluta þar með talið á stafrænu formi einkarétturinn til eftirgerðar er veittur höfundum vegna verka þeirra listflytjendum vegna upptakna á flutningi þeirra framleiðendum hljóðrita vegna hljóðrita þeirra framleiðendum frumupptakna kvikmynda vegna frumrita og afrit af kvikmyndum þeirra útvarpsfyrirtækjum að því er varðar upptökur á útvarpi þeirra hvort sem útsendingar eru um þráð eða þráðlaust þar með taldar útsendingar um kapal eða gervihnött svo þetta sé alveg skýrt hæstvirtur forseti að mati höfundaréttarnefndar eru ákvæði þriðju grein samanber aðra grein gildandi laga nægilega víðtæk til að fela í sér allt framangreint eins og nánar kemur fram í greinargerð með frumvarpinu í tilskipuninni er í öðru lagi mælt með einkarétt til miðlunarverka til almennings og einkarétt til að gera annað efni aðgengilegt almenningi í hinu síðarnefnda felst réttur höfunda til að heimila eða banna hvers konar miðlun verka sinna til almennings um þráð eða þráðlaust þar með talið að gera verk

sem er ekki staddur á þeim stað þar sem miðlunin fer fram til dæmis á netinu einkaréttur til þess að gera annað efni en höfundaverk aðgengileg almenningi er veittur rétthöfunum hinna skyldu réttinda að mati höfundaréttarnefndar er hugtakið birting samkvæmt ákvörðun þriðji fjórði og fimmtu greinar og sjöttu málsgrein annarrar greinar gildandi laga svo víðtækt að það telst fela í sér allt framangreint eins og kemur einnig fram í greinargerðinni svo vitnað sé í höfundaréttarnefnd og hennar mat tilskipunin áskilur í þriðja lagi höfundum einkarétt til þess að heimila og banna hvers konar dreifingu til almennings á frumritum eða afritum verka þeirra með sölu eða á annan hátt samkvæmt gildandi íslenskum höfundalögum má líta svo á að dreifingarréttur höfunda sé talinn vera hluti af einkarétti hans til birtingar á verki eins og segir í þriðju grein samanber aðra málsgrein annarrar grein höfundalaga tilskipunin felur jafnframt í sér að tekin skuli upp svokölluð evrópsk tæmingarregla í tæmingu dreifingar réttar felst í reynd að réttur höfunda til að hamla dreifingu verka sinna á markaði fellur niður þegar búið er að selja fyrsta eintakið af verkinu enda standi höfundur sjálfur að sölunni yfirleitt er litið svo á að tæming dreifingarréttarins sé alþjóðleg nema annað sérstaklega ákveðið það er að ef verk er komið löglega í dreifingu einhvers staðar í heiminum getur höfundur ekki stöðvað frekari dreifingu svæðisbundin tæmingarregla eins og hin evrópska tæmingarregla samkvæmt tilskipuninni hefur það hins vegar í för með sér að höfundi er áskilinn réttur til þess að hamla dreifingu nema fyrsta eintak þess hafi verið selt eða með öðrum hætti framselt innan svæðisins sem dæmi um beitingu hinnar evrópsku tæmingarreglu má nefna að höfundur sem sett hefur eintök verks síns á markaði í bandaríkjunum getur ákveðið að þeim eintökum megi ekki dreifa á e e s svæðinu í norrænum höfundarétti hefur til þessa verið byggt á reglunni um alþjóðlega tæmingu en nú ber að taka upp evrópska tæmingarreglu samkvæmt tilskipuninni um höfundarrétt í upplýsingasamfélaginu gildir tæming dreifingarréttarins aðeins um áþreifanleg eintök höfundaverks en kemur ekki til álita ber um þjónustu er að ræða og þá einkum beinlínuþjónustu í fjórða lagi hæstvirtur forseti geymir tilskipunin ákvæði um þær takmarkanir sem höfundar og rétthafar skyldra réttinda þurfa að sæta eða geta þurft að sæta á þeim einkaréttindum sem þeim eru tryggð með tilskipuninni takmarkanir þjóna þeim megintilgangi að auðvelda notendum í sérstökum tilvikum aðgang að efni sem fellur undir vernd höfundaréttar í forsendum tilskipunarinnar er lögð á það áhersla að endurmeta þurfi gildandi undantekningar frá réttindum og takmarkanir á þeim með hliðsjón af hinu nýja stafræna umhverfi og rafræna umhverfi bent er á að sá munur sem er á undantekningum og takmörkunum í ríkjunum hafa bein neikvæð áhrif á starfsemi innri markaðarins fyrir starfsemi innri markaðarins fyrir höfundarrétt og skyld réttindi til að tryggja eðlilega starfsemi innri markaðarins beri því að skilgreina slíkar undantekningar og takmarkanir á samræmdari hátt samræmingin að því er lýtur að undantekningunum er því aðallega fólgin í tveimur atriðum annað er það að tekin er upp ein undantekning frá einkaréttindum sem skylt er að gera þessi undantekning heimila að að uppfylltum tilteknum skilyrðum tímabundnar og tilfallandi eftirgjafir sem verða til í tækniferli til dæmis við umferð gagna á netinu og er nauðsynleg vegna þess að einkarétturinn til eftirgerðar í fyrstu grein var skilgreindur svo víðtækt að hann nær meðal annars til þess þáttar eftirgerðar hitt atriðið er að sett verði í tilskipunina skrá um tuttugu valfrjálsar undantekningar á einkaréttinum til eftirgerðar og einkarétturinn til miðlunar til almennings þessi skrá er tæmandi undantekningar í landslögum sem ekki falla undir þessa skrá ber því að fella úr gildi eða breyta þeim þess mun ekki gerast þörf að fella alveg niður neinar undantekningarheimildir sem núna eru í höfundalögum en í ýmsum tilvikum þarf að laga undantekningar að skilyrðum sem áskilin eru í tilskipuninni þær breytingar eru einkum bundnar við að notkun fari ekki fram í tilgangi sem skilgreina má sem fjárhagslegan í fimmta lagi hæstvirtur forseti hefur tilskipunin að geyma ákvæði um ber tæknilegra ráðstafana með beitingu slíkra ráðstafana er ætlun rétthafa að koma í veg fyrir óheimil not af efni dæmi um tæknilega ráðstöfun er afritunarvörn á hljómdiskum og mynddiskum annars konar tækniráðstöfun er til dæmis aðgangsstýring að efni á netinu en allmikið er tíðkað að aðgangur að efni sé háður samningsskilmálum meðal annars um greiðslu áskriftar og ekki veittur öðrum en þeim sem hafa fengið úthlutað lykilorði óheimilt er og tæknilegum verndarráðstöfunum og óheimil eftirgerð tæknilega verndaðs efnis hefur leitt til þess að óhjákvæmilegt er talið að veita tæknilegum ráðstöfunum rétthafa sérstaka vernd skylt er að veita lögvernd gegn því að farið sé fram hjá hvers konar skilvirkum tæknilegum ráðstöfunum enda viti viðkomandi aðili eða hafi fulla ástæðu til að vita að hann stefnir að því marki tilteknar ráðstafanir til undirbúnings því að fara framhjá þess háttar ráðstöfunum skuli einnig vera óheimilar

öðrum orðum ekki ætlað að vernda ýmsar ráðstafanir útgefenda hljóð og myndrita til að skipta heiminum upp í tiltekin markaðssvæði eða stjórna því að endurmiðlun slíkra verka geti aðeins farið fram í tölvum með stýrikerfi af tiltekinni gerð þvert á móti nær lögvernd tæknilegra ráðstafana er tengjast áþreifanlegum eintökum hljóð og myndrita eingöngu til þess að varna óheimilli eftirgerð þeirra hafi eigandi hljóð eða myndrits eignast það með lögmætum hætti og tæknilegar ráðstafanir varna honum að nýta það vegna framangreindra atriða telst vera um óheimila aðgangsstýringu að ræða sem ekki nýtur verndar að höfundarétti við slíkar aðstæður kann eigandanum að uppfylltum tilteknum skilyrðum að vera heimilt að sniðganga hinar tæknilegu ráðstafanir sú breyting sem orðið hefur á frumvarpi þessu frá síðasta þingi og ég minntist á hér í upphafi máls míns að ég mundi gera frekar grein fyrir snertir þann þátt frumvarpsins um vernd tæknilegra ráðstafana en um er að ræða breytingu á b lið þrettánda frumvarpsins breytingin felur í sér að nú er mælt fyrir um það í umræddu ákvæði að eintakagerð til einkanota eftir einstöku útgefnu eintaki verndartölvuforrrits eða eintaki vel læsilegs gagnagrunns sem látinn hefur verið af hendi með samþykki rétthafa telst vera refsilaus jafnframt er eintakagerð sem framkvæmd er með sniðgöngu tæknilegra ráðstöfunar afritunarvarnar lýst refsilaus þegar um eintakagerð til einkanota er að ræða felur þessi breyting meðal annars í sér að refsilaust verður að afrita efni hljómdisks eða afritunarvörn yfir á eða sambærilegra mp þrjú spilara til einkanota með þessu er verið að taka tillit til þess að notkun ýmiss konar tæknibúnaðar leiðir til eintakagerðar en lögmæti hennar kann að orka tvímælis því er mælt fyrir að gerð eintaka sem þannig verða til skuli vera refsilaus enda sé um lögleg afnot að ræða að öðru leyti þar með talið að notað sé löglegt eintak verks sem viðkomandi hefur eignast með samþykki rétthafa í sjötta lagi hefur tilskipunin að geyma ákvæði um vernd upplýsinga um réttindaumsýslu vernda skal rafrænar upplýsingar um réttindaumsýslu sem höfundar og aðrir rétthafar sem ákvæðið verndar setja á verk sín og annað efni með upplýsingunum um réttindaumsýslu er átt við upplýsingar sem rétthafar veita og sem auðkenna verk eða annað efni og auðkenna höfundinn eða aðra rétthafa eða upplýsingar um skilyrði og skilmála fyrir notkun verka eða annars efnis með slíkum aðferðum geta rétthafar varnað ólögmætri eftirgerð verndaðs efnis og fylgst með notkun þess

þessi tækni gefur möguleika til svo fullkominnar afritunar verka og annars efnis á stafræna miðla til dæmis á geisladiska að afrit ná fullum gæðum frumrita með tilkomu netsins skapast ný tækifæri til víðtækrar dreifingar efnis sem nýtur höfundaréttarverndar í því felast hættur fyrir höfunda og útgefendur því unnt er að miðla útgefnum verkum á stafrænu formi á augabragði heimshorna á milli með slíkum gæðum að ekki verður greint á milli frumrita og afrita verkanna er sú hætta einkum fyrir hendi með svonefndum skráardeiliforritum og jafningjanetum það gefur augaleið að sporna verður við því að hin nýja tækni sem gagnast vissulega höfundum öðrum rétthöfum og öllum almenningi með margvíslegum hætti sé notuð til óheimillar hagnýtingar á efni sem nýtur höfundaréttarverndar auk hagsmuna höfunda flytjenda og framleiðenda eru þjóðhagslegir hagsmunir síst minni í nútímaþjóðfélögum er framlag vöru og þjónustu sem byggist á höfundarétti til þjóðarframleiðslunnar mikið og fer sífellt vaxandi í nýlegri bók kemur fram að framlag menningar til landsframleiðslu sé fjögur prósent sem sé meira en öll veitustarfsemi og nær þrefalt meira en landbúnaður annars vegar og ál og kísilframleiðsla hins vegar jafnframt kemur þar fram að fimm þúsund manns starfi við menningu hérlendis sem er álíka fjöldi og starfar í útgerð annars vegar og hótel og veitingarekstri hins vegar aðrar helstu breytingar sem frumvarp þetta felur í sér frá gildandi höfundalögum eru breytingar á ákvæðum laganna um skilyrði réttarverndar varðandi útgáfu verka og listflutnings hér á landi og atriða sem ráða því hvort verk njóta verndar eða eigi það er vegna svokallaðra tengslaskilyrða að gera það þá er bætt við nokkrum ákvæðum um takmörkun á höfundaréttinum og önnur ákvæði þar að lútandi skerpt og skýrð allt í samvinnu og að mati höfundaréttarnefndar við undirbúning breytinganna á höfundalögum vegna ákvæða tilskipunarinnar um höfundarétt í upplýsingasamfélaginu og nokkur önnur atriði hafa þau ráðuneyti hjá norðurlandaþjóðunum sem með höfundaréttarmálefni fara haft með sér samráð er löng hefð fyrir því að norðurlandaþjóðirnar leitist við að hafa sem mest samræmi í höfundalöggjöf sinni við samningu frumvarpsins hefur sérstaklega verið höfð hliðsjón af ýmsum ákvæðum í frumvarpi dana til breytinga á höfundalögum þeirra sem lagt var fram í danska þjóðþinginu annars október tvö þúsund og tvö og varð síðan að lögum ellefta desember sama ár ég vil taka fram hæstvirtur forseti að frumvarp þetta er fyrsti áfangi í heildarendurskoðun höfundalaga sem er orðin brýn vegna hraðrar lagaþróunar á sviði höfundaréttar áætlað er að heildarendurskoðun höfundalaga muni taka allnokkurn tíma því var ákveðið að draga þá þætti út úr endurskoðuninni er snúa að innleiðingu tilskipunarinnar og mæla fyrir þeim sérstaklega í frumvarpinu höfundaréttarnefnd sem er menntamálaráðherra til ráðuneytis í höfundaréttarmálefnum samkvæmt fimmtugustu og áttundu grein höfundalaga hefur farið yfir drögin að frumvarpinu og gert á því ýmsar breytingar er frumvarpið síðan lagt fram á alþingi eins og höfundaréttarnefnd leggur til að það verði samþykkt virðulegi forseti í greinargerð með frumvarpinu er farið ítarlega yfir hverja efnisgrein frumvarpsins fyrir sig ég vil vekja sérstaklega athygli háttvirtra þingmanna á þeirri ágætu greinargerð sem fylgir með frumvarpinu þar sem farið er nánar og ítarlega yfir helstu breytingar og mælt fyrir um útfærslu á höfundaréttarlögunum ég hef rakið

eins ítarlega og hægt er að gera í framsögu eins og fram hefur komið er megintilgangur frumvarpsins að lögfesta ákvæði tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins um samræmingu tiltekinna þátta höfundaréttar og skyldra réttinda í upplýsingasamfélaginu með tilskipuninni og frumvarpinu er áréttaður einkaréttur höfunda flytjenda og framleiðenda til að stjórna eftirgerð og birtingu stafrænna eintaka af verkum sínum og öðru efni einkum á netinu í því felast mikilvægir hagsmunir ekki síst þjóðhagslegir eins og ég hef þegar rakið jafnframt tel ég að leitast hafi verið við að gæta jafnræðis milli hagsmuna rétthafa og notenda með því að viðhalda núverandi undantekningum í höfundalögum með þeim breytingum sem tilskipunin kallar á enn fremur hef ég reifað sjónarmið um túlkun og beitingu nýrra tæknilegra verndarráðstafana þar sem tekið er sanngjarnt tillit til hagsmuna notenda